Protože pokud budeme znát svoji historii a kulturní dědictví, budeme moci lépe rozumět dnešku a také připravovat budoucnost společné Evropy. Z těch mnoha cílů evropského roku bych zdůraznila zaměření na regiony, místní aktivity, především zapojení mládeže a také nové technologie.

v mém regionu.

Budu velmi pečlivě sledovat, jaké projekty budou podpořeny, protože nesmí to být jen kampaň, ale musí to být skutečně tvůrčí činnost. Obávám se, že pokud by zvítězila byrokracie nad kreativitou, byla by to promarněná šance a to se nesmí stát.